Amendamentele aduse de raportul domnului Gauzès au ca scop furnizarea de detalii suplimentare cu privire la competențele noii ESMA în relația cu organismele naționale. Sunt de părere că sfera de competență ar trebui să fie definită foarte clar. În plus, participanții pe piața financiară ar trebui să poată identifica autoritatea competentă în domeniul de activitate al agențiilor. Consider că noua autoritate europeană ar trebui să fie singura responsabilă pentru înregistrarea și supravegherea agențiilor de rating existente. Ele ar trebui să aibă posibilitatea de a consulta informațiile referitoare la instrumentele financiare evaluate de către competitori. Totodată, accesul la site urile web ar trebui acordat numai dacă poate fi garantată confidențialitatea informațiilor solicitate. În final, doresc să subliniez importanța înregistrării de către o autoritate competentă a unei agenții de rating și valabilitatea ei pe întreg teritoriul UE.